E o realizare istorică nu doar prin cifrele, prin sumele pe care le punem pe masă pentru a răspunde acestei crize, dar și pentru că această reformă a bugetului înseamnă un pas înainte, înseamnă consolidarea a doi piloni esențiali și cu adevărat europeni ai acestui buget. Mă gândesc aici în primul rând la resursele proprii. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană se împrumută pe piețele financiare externe pentru a finanța o criză, ia o decizie foarte repede, și iată că suntem capabili, suntem în măsură să luăm o decizie pentru că aceste fonduri pe care Uniunea Europeană le asumă cu un împrumut vor fi rambursate din noi resurse proprii. E un pilon esențial al viitorului buget european, pentru că aceste resurse proprii vor pune la contribuție nu doar pe cei care poluează, pentru că vrem o economie verde, dar și pe cei care au căutat până acum, mari companii din sectorul digital sau din alte domenii,

Și în al doilea rând, un al doilea pilon esențial și puternic legat de acest buget, este respectarea valorilor și principiilor europene traduse printr un mecanism de condiționare a fondurilor, de respectare a statului de drept. Este pentru prima dată când facem o legătură directă între bugetul european, între banii contribuabililor europeni și respectarea valorilor și a statului de drept, care sunt fundația constituirii acestei Uniuni Europene. Și iată că atunci când instituțiile europene lucrează în aceeași direcție, atunci când Parlamentul European își asumă cu adevărat puterea de negociere și de reprezentare a cetățenilor pe care o are, putem avansa foarte mult în consolidarea Uniunii Europene. Dincolo de asta, și de data asta, Parlamentul European a reușit să obțină sume complementare față de ceea ce a propus Consiliul European pentru a consolida programe cu adevărat europene. Și mă gândesc aici nu doar la programul pentru sănătate european, care, chiar dacă a fost propus cu foarte mult entuziasm, a fost lăsat fără finanțare sau cu o finanțare foarte redusă de către Consiliu. Iată că după negocierea Parlamentului, acest program de sănătate iese întărit. Avem mai mulți bani și pentru cercetare, care vedem cât de importantă este în aceste zile, avem mai mulți bani pentru tineri sau pentru întărirea frontierelor europene, iată, mai mulți bani pentru proiecte cu adevărat europene. Dincolo de aceste lucruri, e important acum să putem avansa și pe negocierile privind instrumentul de redresare și reziliență, unde Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt important de spus totodată. Concluzionez spunând că iată, de această dată nimeni nu va mai putea spune că Uniunea Europeană este un colos cu picioare de lut, pentru că Uniunea Europeană și Parlamentul European au dovedit forță, flexibilitate, dinamism și curaj în aceste negocieri, și Parlamentul European a reușit să transforme o criză într o oportunitate pentru a întări Uniunea

Este, deci, un moment istoric pentru Uniunea Europeană și sper să fie un nou început pentru această Uniune.